Im Herbst 2007 habe ich eine Anfrage an die Kommission gestellt.

Es geschah nicht in Ihrer Amtszeit, aber Sie gehören einem Kollektivgremium an, und ich fordere Sie auch im Namen des Rechtsausschusses und des Petitionsausschusses auf, uns alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, auf deren Grundlagen Sie entschieden haben.

bestimmte Firmen kein Interesse haben, dass ein anderes Produkt auf den Markt kommt.

Wenn man sich einmal ansieht, wie Pharmalobbyismus funktioniert, wenn man sich einmal genau betrachtet, wer welche Interessen im finanziellen Bereich hat, kleine Firmen herauszuhalten, dann wird vieles unter Umständen sehr deutlich. Ich fordere Sie auf, heute hier einmal klar Stellung zu beziehen, ob Sie uns die Unterlagen zur Verfügung stellen und ob Sie bereit sind, sich mit uns im Petitionsausschuss und im Rechtsausschuss einmal ordentlich auseinanderzusetzen und das nicht einfach wegzuschieben.